Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie Sie sehen, haben wir Vertreterinnen und Vertreter ausgewählt, die heute da wir nicht alle 500 Millionen hier unterbringen können stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen sollten. Sie sind auch ausgezeichnet worden, Herr Langen,

Ich darf Sie bitten, meine Damen und Herren, jetzt zu uns zu kommen. Jeder unserer Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren, bekommt ein solches Zertifikat mit dem Text der Auszeichnung. Und die junge Dame, die neben mir steht, hat gerade gesagt Ich bin ganz stolz, hier zu sein, unter anderem deshalb, weil ich Griechin bin.